Vážený pane předsedo, vážené poslankyně a vážení poslanci Evropského parlamentu, rád bych poděkoval panu zpravodaji za jeho podporu vyjádřenou návrhu Komise, jehož cílem je uvolnit prostředky z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci z důvodu propouštění v automobilovém odvětví ve Švédsku, v Rakousku a v odvětví stavebnictví v Nizozemsku. Vážený pane zpravodaji, Vaše podpora je doplněná několika připomínkami, zejména dvěma body rozpočtové povahy, o kterých jsem měl již příležitost promluvit při předešlé debatě a ke kterým bych se chtěl dnes vrátit.

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci je z rozpočtového hlediska specifickým nástrojem, který nemá k dispozici vlastní zdroje. K jeho uvolnění je potřeba převést prostředky, což za prvé znamená, že se musí určit rozpočtové položky, které nabízejí vhodné možnosti, a za druhé navrhnout rozpočtovému orgánu uvolnění takto určených částek prostřednictvím opravného rozpočtu. Jedná se činnost, která se provádí podle potřeby případ od případu. Je pravdou, že Evropský sociální fond byl až dosud hlavním zdrojem financování.

Velmi k tomu přispívá skutečnost, že fond má k dispozici významné množství prostředků.

Až do tohoto okamžiku metoda, kterou jsme zvolili a která byla z jistého hlediska logická a snazší než jiné, nezabrzdila a neohrozila plnění cílů, které má Evropský sociální fond. Nicméně souhlasím však s tím, že je nutné diverzifikovat zdroje plateb, a mohu vám potvrdit, že Komise se tomuto tématu věnuje.

Druhý bod, o němž se zmiňujete, není pouze rozpočtové povahy, je spíše povahy rozhodovací, jelikož Komisi žádáte, aby příště předkládala své návrhy na uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v samostatných dokumentech. Komise si je vědoma výhod tohoto přístupu případ od případu, který by např. úplně odstranil riziko tajných dohod či rukojmí. Je pravda, že původní metoda, která byla použita, byla celkem přirozeným postupem, který do jisté míry usnadňoval administrativní vyřizování problémů, ale myslím si, že věcná a politická